że propozycje wysunięte przez posła sprawozdawcę służyły likwidacji biurokratycznych ograniczeń, wszystkiemu temu, co służy dobrej realizacji instytucji, i także w sprawozdaniu znajdują się te rozwiązania, które dotyczą punktów najbardziej czułych. I trzeba o nich powiedzieć. To jest przede wszystkim pytanie do Komisji Europejskiej czy będzie gotowa do zredukowania własnej arbitralności, do ograniczenia własnej arbitralności, bo to jest istota rzeczy? To, co spotkało inicjatywę One of Us popartą przez ogromne rzesze obywateli, a odrzuconą przez Komisję Europejską nie powinno dziać się w przyszłości.

I wielkie pytanie do Komisji Europejskiej czy na ten apel zawarty w sprawozdaniu odpowie w postaci nowego projektu nowelizującego rozporządzenie w sprawie inicjatywy europejskiej, gdyż będzie to prawdziwy test? Sprawozdanie jest bardzo dobre raz jeszcze dziękuję panu posłowi sprawozdawcy ale teraz decyzja należy do Komisji. Dalszy ciąg należy do Komisji. Apeluję również o to, by to prawo polityczne było realne, a nie fikcyjne. Dziękuję bardzo.